Hvala za besedo. Zdaj, moj amandma se nanaša na to regionalno cesto Zavodnje-Šoštanj. Tu bi predvsem opozoril na eno dejstvo. Zdaj, ta cesta je že v planu ministrstva, je pa samo, to bi opozoril, da zdaj pet teh, pet kilometrov bomo zdaj delali štiri leta, ker pač ministrstvo zdaj planiralo za vsako leto izgradnje ena cela dva kilometra. In moj amandma je bil pač če bi šli v tem smislu, bi ta sredstva združili, da bi to cesto naredili v eni celoti, ker mislim, da v tem času v tej tehnologiji, da delamo vsako leto ena cela dva kilometra pa malo smešno. Hvala.